Já děkuji, že pan kolega přijal moji modrou kartu a že se třeba tento institut také může trochu více naučit. Já jsem velmi vnímal jeho vyjádření a musím říci, že mi mluvil samozřejmě z duše, ale chci mu poskytnout prostor pro to, aby zároveň reagoval na to, že rasismus není pouze omezen na antisemitismus.

k antisemitismu, ale my máme i další formy rasismu. Vnímáte i ty ostatní formy jako zásadně důležité a odsouzeníhodné?